Wird sich hier die EU Regelung auch durchsetzen lassen, oder wird das zu stark steigenden Gewinnen bei der Schmuggelmafia führen?